og gerir ráð fyrir að felldar verði inn hann þrjár reglugerðir sem varða í fyrsta lagi stöðluð eyðublöð fyrir birtingu auglýsinga við opinber innkaup þannig að hún nái til fleiri sviða opinberra útboða heldur en áður í öðru lagi breytingu á þremur eldri tilskipunum til að aðlaga viðmiðunarfjárhæðir við útboð og gerð samninga að reglum alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í þriðja lagi breytingu á tveimur eldri tilskipunum að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerð opinberra samninga þessar breytingar miða að því að auka réttarvernd hagsmuna aðila í meðferð kærumála vegna gerð samninga um opinber innkaup þar er meðal annars gert ráð fyrir að kærunefnd útboðsmála geti lýst samninga óvirka og settar verði reglur um önnur viðurlög vegna alvarlegra brota gegn reglum um opinber innkaup sem geta verið í formi stjórnvaldssekta og styttingar á samningum þetta kallar á breytingu á lögum númer áttatíu og fjögur tvö þúsund og sjö um opinber innkaup hæstvirtur fjármálaráðherra mun leggja fram lagafrumvarp þess efnis á yfirstandandi löggjafarþingi efnahagslegar og stjórnsýslulegar vegna innleiðingar tilskipunarinnar eru ekki stórvægilegar ég legg til frú forseti að þessari tillögu verði vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar að lokinni þessari umræðu